um klukkan fjögur í dag fer fram umræða utan dagskrár um stöðugleikasáttmálann málshefjandi er háttvirtur þingmaður unnur brá konráðsdóttir forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til